góðir landsmenn vetur fer í hönd og við blasir að heimsbyggðin stendur nú frammi fyrir mesta umróti á fjármálamörkuðum fyrr og síðar án vafa upplifum við núna mestu viðburði hagsögunnar og munum líklega aldrei gleyma þeim dögum sem núna eru að líða margir hafa haft uppi varnaðarorð hin síðustu ár um að ójafnvægi og ofþensla í efnahagslífinu væri ávísun á alvarlegan samdrátt og óstöðugleika engan óraði þó fyrir því hversu alvarlegar aðstæður mundu skapast úti um allan heim það var óhjákvæmilegt að fjármálakreppan teygði anga sína til íslands tugir banka úti um allan heim hafa farið í þrot og ríkið tekið yfir rekstur þeirra röð atvika og brotsjóir á alþjóðlegum mörkuðum urðu til þess að núna stöndum við frammi fyrir því að ríkið hefur neyðst til að veita þriðja stærsta banka landsins gríðarlega umfangsmikla aðstoð í formi hlutafjárframlags sem mun hafa í för með sér að hann verði að þrír fjórðu í eigu ríkisins sú aðgerð er vissulega umdeild enda var hún afar sársaukafull fyrir alla hlutaðeigandi og þar virtust allir kostir vondir samkvæmt mati seðlabanka voru tryggingar þær sem glitnir lagði fram ónógar og á því byggðist niðurstaðan höfuðmarkmið stjórnvalda og leiðarljós eru þau ein að tryggja fjármálalegan stöðugleika í landinu vernda hagsmuni viðskiptavina bankans og innistæður almennings innistæður almennings eru tryggðar og þar er ekkert að óttast nú er unnið að samstilltu átaki stjórnvalda stofnana og samfélagsins alls um aðgerðir til að skjóta nýjum undirstöðum undir þjóðfélagið eins og kom fram í ræðu forsætisráðherra koma þjóðinni út úr þessum alvarlegustu aðstæðum sem við höfum horft framan í á síðari tímum það er alveg ljóst að við erum komin að krossgötum og við verðum að taka fastar á því að skapa öryggi fyrir atvinnulífið og til að íslenskur almenningur íslenskir neytendur njóti hliðstæðra kjara og íbúar nágrannalanda okkar til að skapa stöðugleika til langframa í íslensku þjóðlífi og efnahagslífi þarf mjög margt að breytast í því felst að sjálfsögðu engin uppgjöf heldur ábyrg afstaða byggð á raunsæju mati á hagsmunum þjóðarinnar við verðum að láta af karpi um brýnustu hagsmunamálin ræða alvörulausnir af hreinskilni og hispursleysi slík umræða er hvorki skrum né nokkrum til skammar þar vegur þyngst afstaðan til evrópusambandsins í framtíðinni þetta tekst ekki nema með samstilltu átaki þar sem verkalýðshreyfingin og samtök atvinnulífsins taka á með öllum stjórnmálaöflum í landinu þetta tekst ekki nema með víðtækri sátt í samfélaginu sátt um stóru skrefin sem við verðum að stíga með órofa samstilltu átaki okkar allra mun okkur takast það fjármálastofnanir þurfa líka að vera með í þessari sátt og það þarf að tryggja að íslenskir íbúðakaupendur séu ekki fastir í sjálfvirkri ofurvaxtavél það er siðferðileg skylda bankanna að veita lántakendum allt það svigrúm sem unnt er að veita meðal annars með frestun á greiðslu höfuðstóls lána nú skiptir miklu að þegar í stað verði settur aukinn kraftur í aðgerðir til að aðstoða og leiðbeina fólki einstaklingum sem lenda í greiðsluerfiðleikum erfiðleikum vegna breyttra forsendna í tekjum eignum og skuldum fólk sem núna horfir fram á erfiða tíma í lífi sínu og örvæntir á stundum um eigin hag og sinnar fjölskyldu það er afar brýnt að hratt verði unnið til dæmis úr tillögum sem forsætisráðherra kynnti fyrr á árinu og nefndi hér áðan í ræðu sinni um lögfestingu á ákvæði um greiðsluaðlögun einstaklinga sem af óviðráðanlegum orsökum ráða ekki lengur við fjárhagsstöðu sína greiðsluaðlögun sem gerir þeim kleift að vinna sig út úr erfiðri stöðu án þess að fara í gjaldþrot að því er nú unnið í ráðuneytum dómsmála og viðskipta kæru landsmenn gylfi þ gíslason fyrrverandi ráðherra sagði einu sinni að markaðurinn væri þarfur þjónn en afleitur herra það er augljóst að yfirstandandi atburðir kalla á heildarendurskoðun á umgjörð fjármálamarkaða markaðir eru mannanna verk og þeir skila aðeins tilgangi sínum ef þeir eru mótaðir skýrum áþreifanlegum og áreiðanlegum leikreglum sem byggja undir stöðugleika og traust í þjóðfélaginu það er grundvallarafstaða samfylkingarinnar og leiðarljós í öllum okkar störfum í ríkisstjórn